nú er er í rauninni ekki hún er í svipuðum anda eða í rauninni snertir þann sama málaflokk og

að hér er náttúrlega um það að ræða að þetta snýr að heimilunum í landinu það náttúrlega liggur fyrir og kom fram í góðum svörum hæstvirtur ráðherra að hér hefur ekki verið nein yfirsýn yfir húsnæðismarkaðinn og mikinn og menn geta ekki litið svo á öðruvísi en þar beri stjórnvöld og þá sérstaklega þeir sem fara með félags og tryggingamálin mikla ábyrgð ég held að þegar menn skoði til baka þær umræður sem hafa verið sé alveg ljóst að

lítið að dvelja við það við erum í þessari stöðu núna og við þekkjum það að það er ákveðinn hópur fólks sem er í vanda og það er afskaplega mikilvægt að við bregðumst við honum eins hratt og mögulegt er til að koma í veg fyrir gjaldþrot þessara einstaklinga og koma í veg fyrir verðfall á fasteignum þess vegna beini ég fyrirspurn til hæstvirtur viðskiptaráðherra hvort hann hafi látið látið kanna hvaða leiðir eru færar við greiðsluaðlögun fasteignaveðlána svo sem með frystingu lána að hluta eða fullu og skiptingu lána í eingreiðslu og hefðbundin fasteignaveðlán eftir því sem miðað við þær upplýsingar sem maður hefur og þá vísa ég í skýrsluúttekt seðlabanka íslands virðist þetta sem betur fer eiga við tiltölulega lítinn hóp fólks sem er í miklum vanda þó svo að eftir því sem ég best veit séu þær upplýsingar frá síðustu áramótum og þess vegna er verkefnið afmarkað og ættum við að taka sérstaklega á því ég hef velt upp hugmyndum sem miða að því að taka ákveðinn geta lánsins það sem er í rauninni umfram fasteignamatið og setja það í svokallað eingreiðslulán í rauninni að geyma það fram yfir kreppuna ef þannig má að orði komast en virðulegi forseti mér er í rauninni nákvæmlega sama hvaðan góð hugmynd kemur aðalatriðið er það að við tökum á þessum málum og eins og við þekkjum hefur þessi ríkisstjórn sem ætlaði sér að ganga í verkin látið það eitthvað bíða og við sjáum ekki fram á miklar aðgerðir þessa dagana þeir sem eru hér að starfa í þinginu ég vildi spyrja þess vegna hæstvirtur viðskiptaráðherra hvort hann sé að láta kanna þessar leiðir og hvort það sé einhvers nýs að vænt hvað þetta varðar því að þetta eru stóru málin fyrir heimilin í landinu og mikilvægt að bregðast